virðulegi forseti enn og aftur kem ég upp í ræðustól til að bera fram skrýtnar spurningar til hæstvirts umhverfisráðherra og nú er það kadmín sem um er að ræða kadmín hvað er það þetta er þungmálmur sem finnst í náttúrunni málavextir eru þeir að veturinn tvö þúsund og eitt nánar tiltekið í desember voru veiðar á hörpudiski bannaðar í arnarfirði og ástæða þess var sú að nokkrar prufur sem höfðu verið teknar sýndu fram á að það hafði mælst of mikið af þungmálminum kadmín í holdi hörpudisksins hann var því talinn óhæfur til manneldis samkvæmt alþjóðlegum stöðlum þó þessi gildi væru reyndar mjög lág þetta kom öllum mjög á óvart því að það var ekki vitað til þess að það væri neinn mengunarvaldur í arnarfirði og af einhverjum ástæðum mældist þrátt fyrir þetta óvenjumikið af þessum þungmálmi á þessum stað í þessum einum af stærstu fjörðum vestfjarða þetta vakti að sjálfsögðu verulega athygli á sínum tíma og þetta var að sjálfsögðu áfall fyrir atvinnulífið við arnarfjörð því að veiðar á hörpudiski voru bannaðar seinna kom í ljós að það mældist of hátt magn af kadmín í holdi bláskeljar eða kræklings og það leiddi til þess að mjög athyglisverðar og lofandi tilraunir sem voru hafnar á kræklingaeldi í arnarfirði lögðust einnig af þannig að þetta hefur orðið mikið áfall fyrir fólk sem býr við arnarfjörð einkum og sér í lagi bíldudal ég kom upp í ræðustól átjánda febrúar árið tvö þúsund og fjögur og bar þá fram fyrirspurn til þáv hæstvirtur umhverfisráðherra sem var siv friðleifsdóttir um rannsóknir á þessu fyrirbæri á þessari dularfullu mengun og í svari hennar þá kom fram að það væri fyrirhugað að fara út í ákveðin rannsóknarverkefni og það væri fyrirhugað að veita í þessu verkefni þó nokkrum milljónum króna mér sýnist í fljótu bragði eitthvað í kringum fjórtán milljónir króna sem átti að nota til að rannsaka þetta betur til að reyna að komast til botns í því hvað væri í raun og veru á ferðinni var um að ræða mengun af manna völdum var hér um að ræða mengun af náttúrunnar hendi hversu útbreidd var þessi mengun er hægt að gera eitthvað til að koma í veg fyrir þetta gat jafnvel verið um að ræða einhvers konar mæliskekkju og misskilning frá upphafi ég hef síðan ekki heyrt neitt um þessar rannsóknir og það hefur af einhverjum ástæðum farið afskaplega lítið fyrir þeim þó að þetta mál eins og ég sagði áðan hafi vakið mikla athygli ég vil því spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra að því hvað hefur verið gert til að kanna ástæður og útbreiðslu þessarar mengunar og hvort umhverfisráðuneytið hyggist beita sér fyrir frekari rannsóknum á þessari mengun